Evo, pa se je končno našla tudi tema, kjer se z Levico popolnoma strinjamo. In to je, da je treba staviti na obnovljive vire energije, ker je predvsem ključno, da se v naši zakonodaji odpravljajo vsi birokratizmi, ki obstajajo. Če začnemo z malimi hidroelektrarnami bomo naredili že veliko. To je ena stvar. Kar se pa tiče primarne regulacije. Glejte, je obstajala že v preteklosti, je izjemno pomembna in nujna, da sitem sploh lahko obratuje, ampak tudi do sedaj se je primarna regulacija plačevala. Plačevala se je pač, z denarjem, ki ga je ta sistem ustvarjal in so znotraj tistega, kar smo ustvarili, porabili tudi za, primarno regulacijo in za vzdrževanje tega sistema. S tem amandmajem, ki ga pa zdaj koalicija predlaga, pa pač pove to, da se bo zdaj ta primarna regulacija in ta lažnivi TEŠ in njegovi stroški prenesel na pleča vseh državljank in državljanov, in to je po mnenju Nove Slovenije napačno. Zelo enostavno, ker če vladna koalicija edina stvar, ki jo lahko najde in kjer išče nekaj rešitev, da če imamo lažnivi TEŠ, ki ustvarja milijonske izgube, da te milijonske izgube ponovno prenesemo na vse državljanke in državljane, čeprav so to investicijo enkrat že preplačali, je to enostavno narobe. Pravi pristop bi bil najti neke poti, kako ta TEŠ postopoma zapreti in ga nadomestiti s čistejšimi viri energije. To je poanta. To, kar predlagate vi, je pa pot v preteklost, ki jo Nova Slovenija ne podpira.